Pane předsedající, chtěla bych zdůraznit, že jedním z předpokladů vedoucích k zajištění efektivnosti a účelnosti správy finančních prostředků a k zajištění účinného poskytování humanitární i rozvojové pomoci je celkové posouzení potřeb, které jsou vyvolány konkrétní krizí v daném regionu. V této oblasti je ještě velký prostor pro zlepšení, jak je vidět ze situace v oblasti Afrického rohu, kde navzdory rozsáhlé humanitární pomoci není viditelný pokrok. Přesto se do této oblasti stále poskytuje množství prostředků, ačkoliv není jisté, kdo je jejich skutečným příjemcem. Nejsou k dispozici postupy nebo kritéria, podle kterých by byl konečný příjemce dohledatelný a na základě kterých by bylo možné konkrétněji vymezit množství prostředků, které by bylo účelné poskytnout, ať už v rámci humanitární či v rámci rozvojové pomoci.